virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer níutíu og tvö tvö þúsund og sex um breytingu á nítján viðauka neytendavernd við e e s samninginn nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti jón ögmund þormóðsson og atla frey guðmundsson frá iðnaðar og viðskiptaráðuneyti og tryggva axelsson frá neytendastofu með tillögunni er leitað heimildar alþingis til að

og til að fella inn í samninginn reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur frá tuttugasta og sjöunda október tvö þúsund og fjögur um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd reglugerð tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur varðar samvinnu milli innlendra yfirvalda sem ábyrgð bera á framkvæmd laga um neytendavernd meginmarkmið hennar er að tryggja eftirfylgni við lög á sviði neytendaverndar og virkni innri markaðarins með því að koma á samstarfi stjórnvalda yfir landamæri en gildissvið reglugerðarinnar nær aðeins til brota á löggjöf um neytendavernd samvinna stjórnvalda felst í ýmiss konar aðstoð til dæmis virkri miðlun upplýsinga rannsókn heimsókn á starfsstöð fyrirtækis eða jafnvel beitingu þvingunarúrræða lagafrumvörp sem ætlað er að innleiða reglugerðina í íslenskan rétt hafa verið til meðferðar á alþingi og mælti efnahags og viðskiptanefnd með samþykkt þeirra á fundi áttunda mars síðastliðinn nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt undir hana rita jón kristjánsson formaður og framsögumaður össur skarphéðinsson drífa hjartardóttir þórunn sveinbjarnardóttir sæunn stefánsdóttir og guðjón a kristjánsson